Señora Presidenta Isabel, 65 años, golpeada ayer en la cabeza hasta morir a manos de su pareja. Por desgracia, un ejemplo más, entre miles, de la violencia que sufrimos las mujeres en el seno de la Unión Europea. Sus políticas de austeridad están incrementando los niveles de violencia, especialmente en una de las manifestaciones más despreciables, como es la violencia machista. Diluir el programa Daphne, creado para proteger contra la violencia a mujeres y menores, mezclándolo con otros dos programas anteriores de temas muy diversos, significa restar importancia, visibilidad y atención a un problema que debe de tener la categoría de asunto de Estado. La Unión Europea puede y debe hacerlo mejor porque tiene la responsabilidad de construir una Europa que se preocupe de su ciudadanía y que proteja a sus mujeres de la violencia machista. Quienes no toman las medidas necesarias para defender a las mujeres de esa violencia que las asesina son responsables, por omisión, de esos asesinatos.